Monsieur le Président, nous avons souhaité poser cette question orale à la suite de la communication que le commissaire Andor, avec le collège, a mise sur la table dans la perspective, à la fois, du débat qui s'annonce lors du Conseil européen de juin où la question de savoir quelle est la dimension sociale de l'Union économique et monétaire devra être

Il y a donc intérêt, si nous voulons sortir de la crise économique dans laquelle nous sommes, à investir socialement. C'est aussi un gage d'efficacité puisque les sociétés les plus efficaces, les États membres les plus efficaces sont ceux où l'investissement social est maintenu, que ce soit en période de crise ou pas, à un niveau élevé.

C'est aussi la raison pour laquelle nous soutenons cette proposition d'une garantie de six milliards d'euros dédiés à l'initiative pour l'emploi des jeunes, même si nous refusons qu'une telle initiative serve de solde de tout compte en matière de financement de l'investissement social.

Mais nous souhaitons aussi que lorsque, dans le cadre du semestre européen, la Commission européenne examine la situation des États membres, elle accorde autant d'importance à cet enjeu de l'investissement social.

C'est le fameux enjeu autour de cette discussion sur ce qu'on appelle, en bon Européen, des scoreboards des tableaux de bord qui nous permettent, à partir d'indicateurs chiffrés, de disposer d'un observatoire aussi attentif aux déséquilibres sociaux que nous le sommes depuis tant d'années aux déficits publics

Un tel tableau de bord doit contribuer à alimenter nous semble t il le mécanisme de surveillance des déséquilibres macroéconomiques, mais doit aussi, de manière autonome, permettre de piloter l'investissement social. Pour cela et c'est une réflexion personnelle je pense que l'équilibre au sein des conseils doit être corrigé. Cette dynamique, cet investissement social dont chacun prend conscience, qui est tant nécessaire aujourd'hui, ne se fera pas dans l'équilibre des conseils tels qu'ils existent aujourd'hui où c'est le Conseil ECOFIN qui, d'une certaine manière, joue le chef d'orchestre.

Mais au sein de ces structures, l'équilibre entre les commissaires, l'équilibre entre les conseils, doit être meilleur car, sinon, il n'y a pas d'arbitrage possible en faveur d'une stratégie qui nous permette de sortir de la crise et qui permette à l'investissement social d'être porteur de la triple dynamique qui doit être la sienne, à la fois le maintien des systèmes de protection sociale, la création de stabilisateurs automatiques et l'investissement social en tant que tel, puisque nous savons bien que les principaux défis que connaît l'Union européenne sont ceux auxquels l'investissement social doit permettre de répondre.

Ce sont ceux, nous dit on toujours, de l'innovation, de la capacité d'avoir la population la mieux éduquée pour relever les défis à l'échelle globale. Nous n'y parviendrons pas si nous ne légitimons pas pleinement le soutien à travers des stabilisateurs automatiques à ceux qui sont exclus du monde du travail, si nous n'investissons pas pour remettre chacun au travail, si nous n'investissons pas pour lutter contre la pauvreté au travail ou en dehors du travail et si nous ne permettons pas que l'éducation